Ennek a témának a fontosságát mi sem mutatja jobban, mint az, hogy három képviselő is tartalmában hasonló kérdéssel fordult a Bizottsághoz. Nem véletlen ez, hiszen az Európai Unió hitelét ronthatja, ha a múlt évihez hasonlóan olyan tesztet fogunk lefolytatni, amivel nem sikerül helyreállítani az európai bankszektorba vetett bizalmat. Az ESRB nek, valamint az EBA nak a tesztet előkészítő munkája kétségkívül alaposnak tűnik, úgy az egységes módszertanában, mint a lebonyolítás módja tekintetében.

Ilyen kérdés, hogy a kiválasztás kezeli e a határon átnyúló üzleti és tulajdonosi összefüggéseket, az eltérő üzleti modelleket. Vagy ilyen kérdés az, hogy állítható e teljes bizonyossággal, hogy a tesztsorozat egyetlen olyan bankot sem hagy figyelmen kívül, amelyek működésükkel veszélyeztethetik az európai gazdaságot.